Herr Kommissar Barnier, als Berichterstatterin für die Dienstleistungsrichtlinie hatte ich ja damals mit dafür gesorgt, dass die Dienste im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse und die Daseinsvorsorge aus dem Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie herausgenommen wurden. Gleichzeitig hatte ich gesagt, dass es absolut notwendig sei, diese Dienstleistungen auf europäischer Ebene zu regeln, zum Schutz dieser Dienste.

Kommissionspräsident Barroso hatte uns versprochen, dass er da tätig werden wird, und wir warten nun darauf, dass die Europäische Kommission tatsächlich substanziell in diesem Bereich tätig wird.

Ich denke, das tut Not. Nicht, weil wir diese Dienste regulieren wollen, sondern weil wir dafür sorgen wollen, dass diese Dienste weiterhin in den Händen der zuständigen Personen und Institutionen in den Mitgliedstaaten bleiben, und das auf einem höchstmöglichen Qualitätsniveau.